Si tratta di un accordo importante per l'intera Unione, maturato alla fine di un iter complesso e non del tutto corretto da un punto di vista procedurale, durante il quale l'Unione europea è rimasta paralizzata per alcuni mesi a causa di un veto tedesco su un accordo già raggiunto.

L'obiettivo medio comunitario di 95 grammi di CO 2 entro il 2020 è significativo e va nella giusta direzione di una graduale ma costante riduzione delle emissioni complessive dell'Unione europea e di decarbonizzazione della nostra economia, pur nella considerazione di ragionevoli tempi da concedere alle industrie di settore per gli adeguamenti necessari.